Signor Presidente, onorevoli colleghi, ha detto il Presidente Renzi che l'Europa muore di noia se non cambia. Sarei d'accordo se alle parole corrispondessero progetti concreti. Tutto deve cambiare nell'Unione le regole economiche, le istituzioni se si vuole che rinasca un'Unione solidale. Invece il Semestre italiano comincia con assicurazioni inquietanti le regole economiche non sono ridiscusse anche se sono loro ad avere aggravato la recessione e una sfiducia senza precedenti in Europa né è ridiscusso il credo liberista, le cosiddette riforme strutturali lavoro sempre più precario, riduzione delle spese pubbliche, anche costituzioni sminuite sono tuttora considerate condizioni indispensabili per la crescita. Tutto resta com'è cambiano solo le parole per dirlo. Non c'è crescita senza rigore perché il rigore è premessa della crescita. Il sillogismo è divenuto intollerabile. Quel che chiediamo al Semestre italiano è un'Unione radicalmente rifondata. Non basta compiacersi delle flessibilità dei parametri sugli investimenti nazionali che nei fatti non ci è concessa occorre un New Deal europeo, una svolta alla Delors o meglio ancora alla Roosevelt, non fittizie esenzioni negoziate tra Stati forti e deboli. Occorre un'Unione con risorse proprie adeguate perché il New Deal dia lavoro ai milioni che l'hanno perso. Può essere finanziato dalla Banca europea per gli investimenti, dalla tassa sulle transazioni finanziarie, dalla carbon tax due tasse che predispongono a uno sviluppo ecologico. Investire nelle infrastrutture, nelle energie rinnovabili, nella ricerca ecco il compito. Né va trascurata la proposta di una conferenza sul debito, simile a quella che nel '53 condonò gran parte dei debiti di guerra della Germania e le permise di rinascere. Compito è anche governare l'immigrazione non controllando solo le frontiere ma creando veri corridoi umanitari per i rifugiati troppo tragica è la situazione. L'ultimo Consiglio dice altro spetta solo ai Paesi del sud salvare le vite nel Mediterraneo. Né purtroppo ha avuto successo la proposta di Renzi sul mutuo riconoscimento dei richiedenti asilo. Compito è ascoltare i cittadini che esigono una netta rottura di continuità rottura nelle politiche economiche e anche in politica estera. La pace in Europa non può più essere decisa negli Stati Uniti. Ai nostri confini con la Russia e nel Mediterraneo è di una pax europea che abbiamo bisogno. E anche con l'America occorre una svolta. Renzi promette di concludere presto il trattato sul commercio fra commissioni e multinazionali USA, il TTP sembra ignaro dei pericoli, né pare battersi perché cessi la scandalosa segretezza dei negoziati. Quel che vogliono gli elettori è chiaro che i dogmi liberisti vengano meno, non hanno funzionato.

Quel che chiedo a Renzi è di non farci credere che il nuovo consista nella denuncia degli euroburocrati e in una schiavitù ininterrotta da economisti defunti. Quel che chiedo al Parlamento europeo è di dare un forte segnale che l'inizio del cambiamento nasce in quest'Aula.